Vreau, pe de altă parte, să observ că raportul vine într un moment foarte potrivit sunt două decenii de la Consiliul de la Copenhaga, care a stabilit criteriile pentru procesul de extindere. Avem, pe de altă parte, contextul crizei economice prin care trecem cu toții. De aceea, zic eu, e bine să recunoaștem beneficiile procesului de extindere a Uniunii atât pentru cetățenii din țările candidate și potențial candidate, cât și pentru cetățenii europeni. Așa cum am subliniat într unul dintre amendamentele care au fost acceptate în rezoluție, procesul de extindere are un impact semnificativ nu doar asupra statelor candidate, ci și asupra Uniunii ca întreg. Este, de fapt, vorba despre o oportunitate o oportunitate pentru a defini mai bine identitatea, obiectivele și politicile Uniunii.

Ca raportor permanent al Parlamentului pentru aderarea Islandei, trebuie însă să regret faptul că reflecția asupra procesului de extindere se concentrează, aproape exclusiv, asupra experienței Balcanilor Occidentali și mai puțin asupra celorlalte state candidate sau potențial candidate.

Țin, pe de altă parte, să menționez profundul meu dezacord cu paragraful 38, care introduce ideea unei noi categorii, și anume de membri asociați ai Uniunii.

Acest proiect este menit să reunească toate țările europene într o Uniune tot mai strânsă. Închei spunând că, pe viitor, trebuie să acordăm perspectiva extinderii și unor țări precum Moldova, care sunt evident europene din punct de vedere geografic, bineînțeles, cu condiția ca ele să realizeze reformele necesare pentru a se poziționa pe harta Europei și din punct de vedere politic.